Und es geht nicht darum, geopolitische Interessenlagen in den Fokus zu rücken, ob es die US amerikanischen sind, ob es die russischen sind oder die EU amerikanischen oder die amerikanischen Interessen.

Nein, versuchen wir, diesen urdemokratischen Weg wieder zu entdecken, wo Menschen über ihre Zukunft selbst entscheiden dürfen, um in eine gedeihliche Zukunft gehen zu können. Wir haben doch die Möglichkeit, dass wir in den östlichen Regionen der Ukraine versuchen, mit internationalem Monitoring noch einmal die Menschen zu hören,